Vážený pane předsedo, je faktem, že stále existují povolání, kde jsou ženy více zastoupeny než muži, a že toto i v současné době přímo souvisí s genderovými stereotypy, které stále ve společnosti vládnou. Souhlasím také, že ženy jsou často za stejnou práci méně ohodnocovány než muži a že vedle horizontální segregace máme na trhu práce také segregaci vertikální. Myslím si, že bychom neměli o odvětví služeb hovořit jako o povoláních s nízkým sociálním statusem a nízkou společenskou prestiží. Jsem přesvědčena o tom, že naše společnost si těchto zaměstnání, jako je výuka, pečovatelské služby a podobně, cení a je si vědoma toho, že tato zaměstnání jsou nenahraditelná. Já se obecně stavím proti nadměrné právní regulaci, a i když souhlasím celkově s mnoha tématy, která zpráva obsahuje, například s podporou pružné pracovní doby a péče o děti, nemohu souhlasit s tím, aby na úrovni Evropské unie byly vyvíjeny nové návrhy, které budou velmi úzce regulovat tuto oblast. Musíme také brát v úvahu to, že například na služby poskytované domácnostem a soukromé služby v oblasti péče o děti se specializují menší firmy, které nejsou schopny se aktuálně přizpůsobit regulaci, již tato zpráva vyžaduje.